Herr Kommissar Füle, ich teile voll und ganz Ihre Situationsbeschreibung, die Sie hier abgegeben haben, und auch die Position, die Sie in diesem Konflikt beziehen. Bisher hat sich ja Präsident Putin große Mühe gegeben, sein politisches Projekt einer Eurasischen Union so darzustellen, als ob er die Erfahrung, die Maßstäbe, die Wertvorstellungen der EU übernehmen würde, und die Befürchtung, dass hier eine neuartige Sowjetunion entstehen würde, also dass es um die Reintegration der ehemaligen Sowjetrepubliken gehen würde,

Und jetzt erleben wir einen unverhohlenen und unverschämten Druck und Erpressung gegenüber diesen Staaten, die bislang eben nicht dieser Zollunion oder Eurasischen Union beigetreten sind. Und man müsste sich normalerweise in Moskau fragen, warum denn das nicht geschehen ist, warum diese Eurasische Union nicht so attraktiv ist. Weil man eben nicht mehr diese Hegemonie Russlands spüren möchte, die man jetzt durch diese Zollbarrieren und all diese Schikanen, die dort ergriffen worden sind, erfährt. Ich glaube, wir müssen uns einerseits deutlich dagegen verwehren, und wir müssen auf der anderen Seite dort weitermachen, wo wir bei der Östlichen Partnerschaft bisher angelangt sind.

bei der Ukraine haben wir ein fertiges Assoziierungsabkommen. Ich möchte nur sagen, dass diese Erpressung und der Druck Moskaus allerdings auch kein Freibrief dafür sein sollten, dass man dort mit den Bemühungen nachlässt und dass man glaubt, dass man die Bedingungen, die wir aufgestellt haben, jetzt nicht erfüllen müsste.